breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld um er að ræða tillögur að breytingum á skattalögum sem eru af ólíkum toga en flestar varða framkvæmdaleg atriði frumvarpið var lagt fram á vorþingi tvö þúsund og tólf en hlaut ekki afgreiðslu þá það er nú lagt fram að nýju með tveimur breytingum annars vegar hefur ákvæði um varanlega álagningu umhverfis og auðlindaskatta verið fellt brott í þessu frumvarpi en samkvæmt forsendum komandi fjárlagafrumvarps verður það ákvæði hluti af frumvarpi um ráðstafanir í ríkisfjármálum hins vegar hefur ákvæði um breytta skilgreiningu á tóbaki verið bætt við frumvarpið með það að markmiði að tóbaksgjald verði einungis lagt á vörur sem innihalda í raun tóbak en ekki tóbakslíki þeim breytingum sem lagðar eru til með frumvarpi þessu má skipta í sex meginflokka í fyrsta lagi eru breytingar á tekjuskattslögum sem skipta má í fjóra þætti í fyrsta þætti eru lagðar til breytingar á ákvæði vaxtabóta í þá veru að bætt er við ákvæði er kveður á um það að þegar einungis annað hjóna er skattskylt hér á landi skuli ákvarða því vaxtabætur hér á landi eftir þeim reglum sem gilda um hjón enda liggi fyrir upplýsingar um tekjur beggja í öðrum þætti er lögð til frádráttarheimild til handa þeim sem hafa tekjur af leigu á íbúðarhúsnæði og bera takmarkaða skattskyldu hér á landi til samræmis við þá sem hafa ótakmarkaða skattskyldu í þriðja þætti er um að ræða tillögu er varðar skýrari tilvísun til ákvæða laganna vegna fyrirframgreiðslu sérstaks fjársýsluskatts loks er með breytingum á bráðabirgðaákvæði xl lagt til að endurreikningur á ólögmætum vöxtum gengistryggðra húsnæðis og bílalána einstaklinga utan atvinnurekstrar í kjölfar dóms hæstaréttar hafi engin skattaleg áhrif og leiði ekki til endurákvörðunar vaxtabóta

að gjalddaga gjaldsins verði breytt úr fyrsta ágúst í fyrsta nóvember í tilviki lögaðila en það er í samræmi við þá framkvæmd sem verið hefur í fimmta lagi er lögð til sú breyting á lögum um erfðafjárskatt að felld verði brott skylda ríkisskattstjóra til að tilkynna erfingjum um lok yfirferðar á erfðafjárskattsskýrslu í sjötta lagi er lagt til að skilgreiningu tóbaks í lögum um gjald af áfengi og tóbaki verði breytt þannig að tóbaksgjald falli einungis á vörur sem innihalda í raun tóbak en ekki tóbakslíki þá er rétt að fara nokkrum orðum um áhrif tillagna frumvarpsins á útgjöld og tekjur ríkissjóðs gera má ráð fyrir því að með breytingu á bráðabirgðaákvæði tekjuskattslaga bráðabirgðaákvæði xl kunni ríkissjóður að verða af lækkun vaxtabóta sem að óbreyttum lögum yrðu ákvarðaðar upplýsingar um líklegar fjárhæðir liggja þó ekki fyrir

sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari